Non ci sono ancora passi decisivi sul nuovo quadro finanziario pluriennale. Si perdono mesi a discutere di surreali condizionalità sullo Stato di diritto ma ancora non si capisce quale sarà il destino dei fondi di coesione e della PAC, che rischiano di pagare senza motivo il prezzo della Brexit. Impegni generici sui cambiamenti climatici, che vengono poi anticipati a livello nazionale con nuove tasse e burocrazia, mentre avanzano nuove emergenze che imporrebbero invece di investire in prevenzione per difendere un territorio martoriato da fenomeni climatici estremi. Ma quello che più ci preoccupa è quello che potrebbe essere deciso, a margine del Consiglio, sulla riforma del meccanismo europeo di stabilità nuove condizionalità per un'eventuale ristrutturazione del debito, che tradotto significa tagli lineari alla spesa pubblica, macelleria sociale, austerità e ulteriore limitazione alla sovranità economica degli Stati, il tutto a scapito, ancora una volta, della crescita economica. Una linea che ha già fallito e che va respinta con forza al mittente.